Eine zentrale Botschaft sollten wir heute alle gemeinsam aussenden, nämlich den Appell an Regierung und Opposition, die gefährliche Situation in Thailand nicht weiter ins Chaos abgleiten zu lassen. Viele Beobachter sehen das Land inzwischen auf einen Bürgerkrieg zutreiben und sehen mit Sorge, wie die Wirtschaft und auch insbesondere der Tourismus unter den Unruhen leiden.

Deswegen müssen beide Seiten dazu beitragen, diese gefährliche Situation zu überwinden. Aber es gibt einige Prinzipien, die dabei klar sein müssen Man kann das Grundprinzip der Demokratie ein Mensch, eine Stimme nicht zugunsten einer Ständeregierung außer Kraft setzen, wie das einige Eliten in Thailand wollen. Man kann die Meinung der Mehrheit nicht für unbeachtlich erklären. Es gibt sicherlich einen tiefen sozioökonomischen Konflikt zwischen den städtischen Eliten und den ländlichen Regionen. Und es braucht eine Reform staatlicher Institutionen. Das geht aber nur, wenn beide Seiten anerkennen, dass dies friedlich und im Rahmen demokratischer Regeln gelöst werden muss.